alþingi samþykkti ályktun átjánda janúar tvö þúsund og tólf þar sem velferðarráðherra er falið að skipa starfshóp til að undirbúa frumvarp til laga sem heimili staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni í ályktuninni sagði með leyfi forseta við vinnuna verði meðal annars lögð áhersla á að tryggja í fyrsta lagi hag og réttindi barnsins að tryggja í öðru lagi rétt sjálfræði og velferð staðgöngumóðurinnar og fjölskyldu hennar og að tryggja í þriðja lagi farsæla aðkomu hinna verðandi foreldra skýrt verði kveðið á um traustan lagaramma ströng skilyrði og skýrar verklagsreglur við framkvæmd og eftirlit staðgöngumæðrunar sem og hvernig best verði stuðlað að upplýstri umræðu um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni í samfélaginu við vinnuna verði faglegt mat og þekking alþjóðlegar rannsóknir og reynsla annarra vestrænna þjóða lögð til grundvallar frumvarpið verði lagt fram svo fljótt sem verða má fyrrverandi hæstvirtur velferðarráðherra guðbjartur hannesson skipaði þriggja manna starfshóp haustið tvö þúsund og tólf en tilkynnti um leið að ekki væru forsendur til að afgreiða frumvarp fyrir alþingiskosningarnar ég fékk málið í hendur sem heilbrigðisráðherra og á grundvelli stöðuskýrslu í júní tvö þúsund og þrettán á síðasta ári ákvað ég að styrkja vinnu nefndarinnar meðal annars með aðkomu sérfræðinga

um leið var sett áætlun um vinnu nefndarinnar en hana skipuðu kristrún heimisdóttir lögfræðingur sem var formaður nefndarinnar hrefna friðriksdóttir lögfræðingur og sigurður kristinsson heimspekingur liður í þessari áætlun er sú mikilvæga umræða sem við efnum til hér í dag og staðgöngumæðrun er ekki hversdagslegt viðfangsefni stjórnmála þess vegna taldi ég rétt og eðlilegt að gefa nýju alþingi þar sem óvenju mikil endurnýjun hefur orðið tækifæri til að ræða og meta hvaða leiðir best sé að fara þegar og ef alþingi tekur rétt að setja lög um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni það er einnig von mín að umræða okkar hér í dag verði til þess að almenningur fái betri innsýn í viðfangsefnið þannig að opin fordómalaus umræða eigi sér stað meðal landsmanna ályktun alþingis um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni felur í sér ákvörðun af hálfu þjóðþingsins um stefnubreytingu stjórnvalda á sviði sem er til mikillar umræðu hvarvetna í heiminum sífellt fleiri ríki og ýmsar alþjóðastofnanir fjalla nú af meiri alvöru en áður og þunga um hvaða stefnu skuli marka um staðgöngumæðrun ekkert ríki í norðurlöndum leyfir staðgöngumæðrun í lögum eða viðurkennir hana með stuðningi opinberrar félags eða heilbrigðisþjónustu stjórnvöld ríkja þar sem staðgöngumæðrun er ekki leyfð standa frammi fyrir því að tryggja verði börnum sem fædd eru af staðgöngumóður í fjarlægu landi sömu réttindi og öðrum aðgang að velferðarþjónustu og önnur borgaraleg réttindi stefnubreyting á íslandi á þessu sviði er því vandaverk þar sem taka verður tillit til ýmissa þátta í fyrsta lagi hafa afar takmarkaðar rannsóknir verið gerðar á afstöðu og þroska og tengslum barna sem hafa orðið til við staðgöngumæðrun í öðru lagi er ekki hægt að tryggja að löggjöf skili þeim árangri sem að er stefnt vegna flókinna félagslegra þátta ekki síst vegna staðgöngumæðrunar yfir landamæri í þriðja lagi er hér um að ræða leið til að eignast barn sem læknisfræðileg þekking gerir sífellt aðgengilegra fyrir fleira fólk sú þróun er eins og allir þekkja löngu hafin á íslandi með lögum um tæknifrjóvganir fjölbreyttari lögmæt sambúðarform einstaklinga en áður var og almenna og ófrávíkjanlega viðurkenningu velferðarþjónustunnar þar á staðgöngumæðrun er þó enn ólík öðrum leiðum og umdeildari út frá ýmsum siðferðilegum viðmiðum þetta á ekki síst við þegar horft er til áhrifa á velferð og heilsu barnsins staðgöngumóður og tilvonandi fjölskyldu

hugsanlegs afsals mannréttinda staðgöngumóður með samning við tilvonandi foreldra og svo framvegis staðgöngumæðrun sem almenn og sjálfsögð þjónusta sem studd er af hinu opinbera með lagaumgjörð er mjög byltingarkennd stefnubreyting og kallar oft og hefur kallað á mikla og harða umræðu í fjórða lagi yrði ísland fyrst norðurlanda til að stíga það skref að móta lagaumgjörð um staðgöngumæðrun sem almennan valkost barnlausra til að eignast börn nýjar samanburðarrannsóknir stofnunar evrópusambandsins á löggjöf evrópulanda sýna að lagaleg umgjörð staðgöngumæðrunar er mjög ólík og ekki samræmd hvort sem í gildi er bann eða ekki eða hvernig reglum er háttað sem taka við eftir fæðingu barnsins umgjörðin virðist ráðast af menningarlegum og félagslegum þáttum í hverju landi á sama tíma er einnig vaxandi þungi í umræðunni um nauðsyn alþjóðasamvinnu og alþjóðlegra reglna vegna staðgöngumæðrunar yfir landamæri sú stefnubreyting sem alþingi ályktaði um átjándu janúar tvö þúsund og tólf er að íslensk lög mæli fyrir um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni skuli heimil hér á landi í þessu felst að staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni er bönnuð en innan ramma velgjörðar sé hún hluti af íslenskri heilbrigðisþjónustu kostnaði við hana verði mætt af hinu opinbera og framkvæmd af heilbrigðisstofnunum sem hafi til þess leyfi það markmið alþingis sem skýrast er fram sett er að með því að setja skýrar reglur um staðgöngumæðrun hér á landi dragi úr líkum á því að pör leiti til úrræða erlendis sem hugsanlega geti brotið í bága við alþjóðasáttmála um vernd barna eða fallið undir misnotkun á líkama og sál konu sem gengur með barn bent var á að þegar hafi íslensk pör leitað til staðgöngumæðra í öðrum löndum til dæmis á indlandi ef stefnubreytingu yrði hægt að tryggja af íslands hálfu skilyrðislausan rétt staðgöngumóður til að ráða yfir eigin líkama og því ekki lengur gert ráð fyrir að foreldrar og staðgöngumóðir geri með sér bindandi samning þar eð ekkert samkomulag getur tekið frá konu þann skýlausa rétt að ráða yfir eigin líkama þá voru og skilgreind markmið sem bersýnilega er ætlað að takmarka umbreytingaráhrif nýrrar stefnu og lagasetningar einna skýrasta yfirlýsingin varðandi móðurhlutverkið þar sem segir frumvarp um staðgöngumæðrun hrófla ekki við grunnskilgreiningu móðurhugtaksins þá var einnig kveðið á um að það skyldi verða skilyrði aðgengis að staðgöngumæðrun að læknisfræðilegar ástæður hindruðu móður í að eignast barn meiri hlutinn taldi mikilvægt að það yrði sett sem skilyrði fyrir tilvonandi foreldra að þeir geti eingöngu nýtt sér staðgöngumæðrun ef kona getur ekki eignast barn af læknisfræðilegum ástæðum alþingi taldi einnig nauðsynlegt að setja viðurlög við brotum á banni við staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni en að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni verði eins og þar segir fundinn staður innan hins opinbera heilbrigðiskerfis en ekki utan þess svo að kostnaði verði mætt af kerfinu en ekki komi til sérstakrar greiðslu tilvonandi foreldra til staðgöngumóður forsendur umsóknar um staðgöngumæðrun verði ítarlega skoðaðar en einnig aðstæður parsins sem óskar eftir barninu sem og staðgöngumóður og fjölskyldu virðulegi forseti segja má að alþingi hafi með ályktun sinni árið tvö þúsund og tólf brugðist við þeim veruleika að íslenskir ríkisborgarar sæki þegar þjónustu staðgöngumæðra til fjarlægra landa á íslandi getur löggjafarvaldið illa hindrað slíkt hvort heldur er fyrir fram með einhvers konar banni

sem á sama hátt getur brotið gegn réttindum barnsins

bregðast við honum og innleiða þetta úrræði í íslensk lög markmið alþingis er að leyfa einungis staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni en banna staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni þarna er samspil skilyrða um aðgang bæði staðgöngumóður og verðandi foreldra að lögmætu ferli lykilatriði því þrengri sem sá aðgangur er því ólíklegra er að staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni sé fær hér á landi enda sé framkvæmdin einungis möguleg á heilbrigðisstofnun sem hafa til þess leyfi við eigum að sjálfsögðu eftir að svara ótal spurningum meðal annars um aðgang fleiri en foreldra þar sem móðirin er læknifræðilega ófær um að eignast barn að staðgöngumæðrun spyrja má hvort sú afmörkun sé raunhæf og réttlát í ljósi meginreglna laga og mannréttinda skýrar reglur geta tryggt lögformlegt sjálfstæði staðgöngumóðurinnar það er að hún ráði öllum ákvörðunum sem varða eigin heilsu og barnsins það er að staðgöngumóðir geti tekið allar sömu ákvarðanir og aðrar mæður á meðgöngu

markmið alþingis um góð samskipti velferð barnsins og góð tengsl staðgöngumóður og fjölskyldu hennar og tilvonandi foreldra og fjölskyldu þeirra er erfitt að uppfylla skilgreiningaratriði staðgöngumæðrunar í öllum réttarkerfum er fyrir fram yfirlýsing hennar um að afhenda barnið nánast um leið og það er fætt öðru fólki sem foreldrum eitt erfiðasta lögfræðilega og siðfræðilega úrlausnarefni sem tengist staðgöngumæðrun er hvenær og hvernig eigi að ganga frá afsali á foreldrastöðu er hægt að gera bindandi samninga fyrir fæðingu barns í þinglegri meðferð sinni árin tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf svaraði alþingi þessari spurningu neitandi samkvæmt hefðbundnum íslenskum sjónarmiðum í samningarétti rúmast samningar af þessu tagi ekki innan réttarverndar samninga hvorki samkvæmt meginreglum laga né settum samningalögum um leið er ljóst að einhvers konar persónulegt samkomulag er forsenda ferlisins afstaða til gjörningsins verður að vera sameiginleg án þess þó að vera bindandi afsal á foreldrarétti að lokum vil ég hér í fyrri hluta minnar munnlegu skýrslu varpa fram þeirri spurningu og hugsun til alþingis að áður en endanleg ákvörðun liggur fyrir í þessum efnum þarf að svara mörgum spurningum en þó er þar ein sérstaklega hvernig hin góðu tengsl barns og staðgöngumóður og fjölskyldu hennar og væntanlegra foreldra hvernig þau verði best tryggð spurningin sem þar er uppi er

meiri hluta sænska siðfræðiráðsins um staðgöngumæðrun sem kunngerð var á síðasta ári að lokum þessa fyrri hluta skýrslu minnar vænti ég þess að við munum eiga hér málefnalega og góða umræðu í dag sem skilar okkur góðu veganesti inn í þá vinnu sem nú stendur yfir og lýkur væntanlega með framlagningu frumvarps um þetta mál þegar fram líða stundir og vonandi innan tíðar